Madame la Présidente, j'espère que Mme Abiol Guzmán ne demandera pas que je sois puni par M. Bush, comme elle l'a fait pour un orateur précédent.

nous sommes aveugles, nous ne voyons pas qu'il y a effectivement une dimension religieuse dans ces crimes abominables et on dit qu'il n'y a aucun rapport avec l'islam.

Mais les terroristes actuels se réclament de l'islam et la lecture qu'ils font de leur livre sacré, malheureusement, ne dément pas leurs actions criminelles. Il faut dire aussi que notre responsabilité est grande d'avoir détruit la seule force politique qui pouvait s'opposer à l'islamisme radical, c'est à dire le nationalisme arabe que l'Occident et les États Unis d'Amérique ont détruit en Irak, en Libye et se sont apprêtés à détruire en Syrie. Nous voyons ensuite avec étonnement, dans ce vide, se construire une identification qui attire bien sûr les jeunes de nos cités et de nos banlieues.